Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo stati sorpresi, è inutile negarlo, dalla decisione del governo greco di chiudere la TV pubblica nazionale. Quando si chiude una televisione si chiude uno spazio d'informazione, ma soprattutto uno spazio di libertà e io mi preoccupo già quando chiude l'orchestra sinfonica nazionale greca, figuriamoci quando lo fa la televisione pubblica. La preoccupazione si accresce quando si capisce che una delle cause della chiusura è il sovrannumero di dipendenti, un numero eccessivo che in un momento di crisi come quello che sta attraversando la Grecia è evidentemente impossibile sostenere. Ma è altrettanto vero che il governo ha subito specificato che non ha intenzione di rinunciare al servizio pubblico e che si vuole fare una televisione migliore in qualità e in efficienza. Si è nominato anche un ministro preposto alla soluzione di questa vicenda proprio per l'importanza che si dà a quest'aspetto. Non c'è quindi la volontà di ledere la democrazia, tant'è che nelle prossime settimane la TV riprenderà le attività in cui molti lavoratori verranno ovviamente ricompresi. Ciò che sarà più importante è evitare la cattiva gestione e la dispersione dei fondi pubblici che finora si è verificata. Penso anche che il governo greco abbia le competenze e le capacità per intervenire senza pressioni indebite, soprattutto quando dietro ad un dibattito come questo si vuol far percepire che esiste un problema democratico in Grecia che non c'è c'è la necessità di ristrutturare un servizio, bisogna farlo in fretta, certo, ma ci sono emergenze democratiche in questo momento su cui non è il caso di fare speculazione. È in Egitto, dove esiste un problema. Mentre noi stiamo parlando i carri armati dell'esercito hanno circondato la sede della televisione nazionale, è iniziato un colpo di Stato, l'ennesimo colpo di Stato e l'ennesima rivoluzione egiziana, quella è la vera emergenza. In Grecia dobbiamo solo accompagnare il governo a fare in fretta e fare bene.